Przemoc wobec osób o odmiennej orientacji seksualnej w państwach Afryki wyraźnie narasta.

LGBT osoby te coraz częściej są ofiarami prześladowań, ataków fizycznych, aresztowań, nawet morderstw. Homoseksualizm jest obecnie uznany za nielegalny w 38 krajach afrykańskich

Osoby LGBT są nie tylko marginalizowane jako obywatele przez swoje własne rządy, ale nie są też w żaden sposób chronione przez państwowe organy wykonawcze. Homofobia panująca w tamtejszej policji oznacza w praktyce brak jakichkolwiek gwarancji ochrony i bezpieczeństwa. Władze afrykańskie powinny potępiać wszelkie przejawy i nawoływania do aktów nienawiści i przemocy oraz karać sprawców podobnych działań. Unia Europejska też może odegrać znaczną rolę w tej sprawie w ramach umów o współpracy zawieranych z krajami Afryki, poprzez które także można wpływać na równe traktowanie wszystkich obywateli bez względu na orientację seksualną.